Mi sembra che sia chiaro che qui ci sia un equivoco perché se, come ha detto Pedicini, abbiamo eliminato i prodotti monouso di plastica ma ci saranno i prodotti monouso di qualunque altro materiale, io vorrei capire che cosa ci guadagna l'ambiente. Non starò a polemizzare sul fatto che il 95 delle plastiche che si trovano negli oceani studi delle Nazioni Unite provengono da otto fiumi asiatici e due africani. Noi dobbiamo dare l'esempio ma qui si è corso troppo!

E certo, tutti gli altri Paesi hanno detto Che bello, ci facciamo uno spot gratis e il conto lo paga l'Italia!

Non sono stati tenuti in considerazione neanche gli studi dell'Università della California e dell'Ulster, secondo cui togliere questi prodotti monouso aumenterà le contaminazioni, anche quelle gravi, con relativi ricoveri ospedalieri.